Wir haben Nägel mit Köpfen zu machen und haben Schritt für Schritt die Antworten auf die Krise zu geben. Was sind die Ursachen der Krisen? Einige der Ursachen sind das betonen wir doch laufend dass die Regeln nicht eingehalten wurden, dass die Sanktionen blockiert wurden und dass die Währungsunion nicht auf ein zweites Bein gestellt wird.

damit der Bürger darauf vertrauen kann, dass die Regeln eingehalten werden. Das Zweite ist Wir wollen, dass die Währungsunion auf ein zweites Bein gestellt wird. Das heißt, dass wir die Wirtschaftsunion schaffen, dass wir die politische Union nicht aus dem Auge verlieren.

Es geht im Moment nicht mehr. Aber dass der Rat im wirtschaftspolitischen Dialog nicht zustimmt, dass das Europäische Parlament und die Sozialpartner Teil dessen sind, ist eine Schwächung der Einigung. Wir wollen die Einigung stärken.

Wir stehen zum Trilog Ergebnis. Wir wollen die offenen Fragen klären und eine Einigung herbeiführen.